Kryzys gospodarczy i jego negatywne skutki, z którymi borykają się gospodarki wszystkich państw, wymusza na nas podejmowanie ciągle nowych wyzwań. W obliczu wzrostu bezrobocia, szczególnie wzrostu bezrobocia wśród młodych ludzi, a także zwiększającego się zagrożenia ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym bardzo ważne jest to, by wspierać szeroko rozumiane inwestycje społeczne, które między innymi służą dostosowaniu się do przemian na rynku pracy i zdobywaniu nowych umiejętności. Wielokrotnie na tej sali dyskutowaliśmy o potrzebie stworzenia mechanizmów sprzyjających mobilności pracowników, rozwojowi szkoleń i kształcenia zawodowego czy konieczności przeciwdziałania nierównemu traktowaniu osób zatrudnionych ze względu na płeć. Wszystkie te aspekty naszych wcześniejszych dyskusji w związku z pakietem na rzecz inwestycji społecznych nie tracą nic ze swojego znaczenia. Co więcej, ściśle się w niego wpisują.